Die Vorschläge der Kommission liegen jetzt auf dem Tisch. Ich glaube, für uns geht es darum, dass wir das Timing richtig organisieren, und die Ratstagung im Dezember kann ja hier die Vorgaben klar auf den Tisch legen, die Evaluierung ist ja im Finale. Also kann mit dem Verhanden begonnen werden.

Auch die Abgaben im Bereich CO2 und grenzüberschreitende Abgaben könnten dem europäischen Budget zugeführt werden und damit die nationalen Budgets entlastet werden.

und das die Grundlage für eine gute Sozialpolitik ist.